realmente con muchísima pasividad por parte de muchos. Creo que, por desgracia, usted representa precisamente ese papel lamentable que hemos tenido, que ha impedido que hubiera momentos en los cuales se hubiera podido acortar el sufrimiento de los venezolanos. Creo que estamos hablando con una banda, no de políticos al uso, no es una dictadura ideológicamente marcada es una banda de criminales de lo que estamos hablando una banda de criminales protegida por un centro de mando que está en Cuba, que está en La Habana, al cual se ha protegido demasiado desde esta cámara, desde la Unión Europea, y también creo que desde su mandato. Cuba es muy culpable de lo que ha pasado en Venezuela, y no se ha dicho lo suficiente. A los criminales de Venezuela hay que plantearles una amenaza creíble. Y sin amenaza creíble, no hay movimiento en esas negociaciones que se van a producir ahora, como no lo ha habido antes. Esa amenaza tiene que ser de sanciones o de lo que sea, pero es necesaria.